Pani Przewodnicząca! Amazonia płuca świata i rezerwuar bioróżnorodności jest wycinana, pada ofiarą pożarów. Większość z nich jest z premedytacją zaprószana, by zyskać miejsce pod uprawy, również paszowe. Ta sytuacja musi ulec zmianie. Jednak dotychczas nie byliśmy w stanie wpłynąć na państwa, na terenie których dochodzi do wylesiania. Wspomniana już dzisiaj została umowa handlowa z państwami Mercosuru, która może być wykorzystana do wyegzekwowania przestrzegania przez te państwa zapisów porozumienia paryskiego i wstrzymania wylesiania Amazonii. Jeśli umowa ma być przyjęta i przynieść pożądane efekty, państwa Mercosuru nie tylko muszą spełniać kryteria klimatyczne i zrównoważonego rozwoju, ale również muszą wdrożyć równoważne z europejskimi kryteria dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności, jakie musi spełnić rolnik francuski, niemiecki czy polski. Ale umowa ta nie jest jedyną formą presji, którą posiadamy. Wiemy, że europejskie banki inwestują miliony euro w południowoamerykańskie niespełniające kryteriów zrównoważoności, prowadzące do wylesiania Amazonii uprawy soi. Bez odrobienia lekcji na naszym podwórku negocjacje z krajami Mercosuru nie będą skuteczne. Musimy wstrzymać pożary Amazonii, ale nie możemy dopuścić do tego, by kosztem było wpuszczenie do Europy nieuczciwej konkurencji w rolnictwie oraz narażenie zdrowia Europejczyków przez dopuszczenie do obrotu żywności o niesprawdzalnej jakości.